Nezvládli jsme nekontrolovaný příliš migrantů a uprchlíků, kteří se do Evropské unie dostávali nezřídka bez dokladů a řádného prověření. V roce 2015 jsem opakovaně navštívil jak uprchlické tábory v Řecku, tak v Itálii, tak na cestě skrze Balkán. Bylo vidět, že Evropská unie nedokáže efektivně rozeznávat, kdo na azyl má právo a kdo nemá. Poté, co byl umožněn vstup na území Evropské

Tato situace se nesmí opakovat.

víza. Já si myslím, že tento nápad je velmi dobrý, ale bohužel jsme zase zůstali na půl cesty.